virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar um hundrað þrítugasta og sjötta mál á þingskjali tvö hundruð og fjögur stjórnarfrumvarpi um ríkisábyrgð á lántökum tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta ég vil í upphafi máls míns færa formanni og varaformanni nefndarinnar sérstakar þakkir fyrir þrautseigjuna og mjög gott samstarf svo og öðrum samverkamönnum í fjárlaganefndinni í þeirri vinnu sem fram hefur farið sömuleiðis vil ég nota tækifærið og þakka starfsfólki nefndasviðs alþingis fyrir þeirra frábæru störf

kröfur ríkisstjórnarinnar og forystu alþingis um að hraða vinnslu þessa máls hafa verið slíkar að tæpast er til eftirbreytni né sóma deilan vegna uppgjörs icesave reikninganna er án efa eitt erfiðasta deilumál sem íslendingar hafa staðið frammi frá lýðveldisstofnun

skuldbindingum sem fullkomin óvissa var og er um hvort leggja eigi á herðar íslensks almennings bretar og hollendingar hafa allar götur frá því í haust neitað íslendingum um þann sjálfsagða rétt að leita lagalegrar niðurstöðu í deilunni

af íslendingum að þeir greiddu ýtrustu kröfur fyrir utan lagalega óvissu beittu þjóðirnar ísland gríðarlegum pólitískum þrýstingi þegar íslendingar voru hvað viðkvæmastir fyrir meðan íslensk stjórnvöld börðust við að afla nauðsynlegs stuðnings frá alþjóðasamfélaginu vegna þess gríðarlega efnahagstjóns sem fall bankanna hafði í för með sér lögðu bretar og hollendingar stein í götu íslendinga hvar sem þeir komu því að í þessu andrúmslofti magnaðist deilan sem frumvarpinu er ætlað að taka á afstaða fyrsti minni hluta til málsins helgast af brýnni nauðsyn þess að ná almennri alhliða sátt um málefni landsbanka íslands h f og annarra íslenskra banka er stöðva þurftu starfsemi í októbermánuði tvö þúsund og átta þá eru uppi miklar efasemdir hjá fyrsti minni hluta um gildi þeirra ráðstafana sem gerðar hafa verið og þarf að gera af hálfu íslenska ríkisins til að bregðast við því neyðarástandi sem leiddi af hruni bankanna til þessa telst sú nauðsyn að tryggja sátt við breska og hollenska ríkið um stöðu þeirra og íslenska tryggingarsjóðsins við slitameðferð landsbankans og uppgjör krafna á hendur tryggingarsjóði innstæðueigenda í kjölfar ákvarðana ríkjanna á árinu tvö þúsund og átta um að leysa til sín sparifjárinnstæður í útibúum bankans í bretlandi og hollandi fyrsti minni hluti lítur svo á að umræddar ákvarðanir hafi verið teknar á ábyrgð hvors ríkjanna um sig viðhald og framkvæmd tryggingakerfa á grundvelli laga og tilskipana þar að lútandi sé í reynd sameiginlegt vandamál þeirra ríkja sem hagsmuna eigi að gæta og raunar allra ríka sem áhrif tilskipananna ná til markast afstaða fyrsti minni hluta til breytingartillagna meiri hluta nefndarinnar af þessu viðhorfi áður en vikið verður nánar að efnisatriðum breytingartillagna þeirra sem fyrir liggja er nauðsynlegt í ljósi umfangs málsins að gera grein fyrir forsögu þess og þeim forsendum og röksemdum sem afstaða fyrsti minni hluta fjárlaganefndar byggir á ljóst er af öllum gögnum málsins að frumvarpið mundi að óbreyttu hafa veruleg áhrif á lífsafkomu íslendinga um langt árabil þeim skuldbindingum sem af því leiðir yrði einungis mætt með hærri sköttum minni kaupmætti og samdrætti í þeirri öflugu velferðarþjónustu sem byggð hefur verið upp á undanförnum árum það er því ekki óeðlilegt að mikil umræða hafi átt sér stað um efni frumvarpsins um allt þjóðfélagið og sýnist sitt hverjum samdóma álit allra þeirra sem um þessi mál hafa fjallað að orsakir þess megi rekja til blöndu af blekkingarleik

vegna evróputilskipunar var íslandi gert að koma á fót innlánstryggingakerfi og stofna sérstakan tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta í því skyn sjóðnum var meðal annars ætlað að greiða þeim til baka sem áttu sparnaðarreikninga í íslenskum banka ef hann færi í þrot í tilskipuninni er hins vegar heimilt að neita bönkum um að stofna útibú ef fjárhagsstaða þeirra þykir gefa tilefni til

gífurlegum fjárhæðum í erlendum útibúum á svokallaða icesave reikninga í bretlandi og hollandi í aðdraganda og kjölfar hruns íslensku bankanna kom þetta mál svo fram með fullum þunga þegar reynt var að greiða úr því voru samskipti við fjármálayfirvöld viðkomandi landa mjög merkt þeirri óvissu og að mörgu leyti risavöxnu viðfangsefnum sem við var að glíma og við það að halda efnahagslífi þjóðarinnar gangandi skilaboðin frá ríkisstjórn íslands sérstaklega frá fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra voru afar misvísandi

virðist hafa fullvissað breta lengi framan af um að íslenska ríkið ábyrgðist innstæðurnar á icesave reikningunum líkast til með þeim afleiðingum að sífellt bættist á reikningana en fjármálaráðherra var á öðru máli eins og fram kom í símtali hans við fjármálaráðherra breta margir virtir lögspekingar settu strax fram þau sjónarmið að hlutverk innlánatryggingakerfa samkvæmt reglum e s b e e s svæðisins ætti aldrei að takast á við allsherjar bankahrun heldur aðeins fall einstakra banka sama sjónarmið kemur fram í skýrslum og yfirlýsingum frá seðlabanka evrópu og framkvæmdastjórn evrópusambandsins veigamikil rök hnigu því strax frá upphafi að því að íslenska ríkið bæri ekki ábyrgð á skuldum vegna icesave reikninganna umfram þá upphæð sem var til reiðu í trygginga sjóði innstæðueigenda og fjárfesta hinn fjórtánda nóvember tvö þúsund og átta verða ákveðin vatnaskil í þrátefli íslendinga við bresk og hollensk stjórnvöld þegar skrifað var undir yfirlýsingu um svokölluð umsamin viðmið til lausnar icesave deilunni áður hafði að sjálfsögðu ýmislegt gengið á og er í a tilfelli rétt að nefna nokkrar dagsetningar sjötta október féllu bankarnir óformlegar viðræður á milli hollendinga og íslendinga áttu sér stað þann ellefta október fundur fjármálaráðherra á svokölluðum ecofin fundi var haldinn fjórða nóvember og loks komu frakkar að þessari deilu og gengust fyrir því að aðilar næðu sátt um svokölluðu umsömdu viðmiðin sem stundum eru nefnd brussel viðmiðin og það gerðist fjórtánda

var undirrituð ný viljayfirlýsing á milli alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslendinga og það gerðist fimmtánda nóvember hinn fimmta desember samþykkti svo alþingi tillögu til þingsályktunar þar sem ríkisstjórninni var falið að leiða til lykta samninga við viðeigandi stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli þeirra sameiginlegu viðmiða sem aðilar höfðu komið sér saman um laut þingsályktunartillagan fyrst og fremst að því að ríkisstjórninni skyldi falið að ganga til samninga við bresk og hollensk stjórnvöld vegna innlánsreikninga landsbankans í löndunum tveimur mismunandi skilningur er lagður í þann áfanga í deilunni sem hér um ræðir oddvitar þeirrar ríkisstjórnar sem þá var við völd þau ingibjörg sólrún gísladóttir utanríkisráðherra þáv og geir h haarde þáv forsætisráðherra hafa sagt að með samþykkt hinna umsömdu viðmiðana hafi íslensk stjórnvöld tryggt aðkomu evrópusambandsins að málinu þar með hafi evrópusambandið orðið beinn aðili að samningaviðræðum landanna sem hafi verið afar mikilvægur áfangi því að regluverk sambandsins hafi þar verið lagt til grundvallar

leggur í leiðréttingu fjármálaráðuneytisins sem dagsett er tuttugasti og fimmti júlí síðastliðinn þann skilning í málið að síðastliðið haust hafi íslensk stjórnvöld fallist á það að þeim bæri að greiða innstæðueigendum í bretlandi og hollandi hluta af innstæðu þeirra í landsbanka íslands í samræmi við reglugerð evrópusambandsins um innstæðutryggingar ég tek hins vegar undir túlkun og afstöðu háttvirts þingmanns steingríms jóhanns sigfússonar formanns vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem birtist í morgunblaðsgrein þann tuttugasta og fjórða janúar tvö þúsund og níu en þar segir meðal annars með leyfi forseta þó má segja að enn sé örlítil vonarglæta eftir í málinu því enn á tryggingarsjóður innstæðueigenda eftir að taka við skuldunum og tryggingarupphæðirnar eru því formlega séð enn á ábyrgð viðkomandi ríkja eins og undirritaður lýsti yfir við atkvæðagreiðslu um málið í þinginu fimmta desember síðastliðinn lítur þingflokkur vinstri grænna á samninginn sem riftanlegan eða ógildanlegan nauðungarsamning þessi afstaða er í fullu samræmi við afstöðu meirihluta utanríkismálanefndar sem kom fram í greinargerð með þingsályktuninni frá fimmta desember

í þessu sambandi var nefndin upplýst um þau meginsamningsmarkmið sem stjórnvöld hafa sett sér og fram kom að stöðu íslands verði haldið á lofti í þeim viðræðum sem í hönd fara þannig að sem hagstæðust niðurstaða fáist fyrir ísland leiði samningar ekki til ásættanlegrar niðurstöðu fyrir ísland er það sjálfstætt úrlausnarefni hvernig stjórnvöld og alþingi vinna úr þeirri stöðu en hin umsömdu viðmið fela ekki í sér að stjórnvöld afsali sér með einhverjum hætti

að ekki var farið að vinna á grunni þingsályktunarinnar fyrr en minnihlutastjórn samfylkingar og vinstri grænna hafði tekið til starfa og skipað nýja samninganefnd þann tuttugasta og fjórða febrúar síðastliðinn lokaorð tilvitnaðrar morgunblaðsgreinar eru hins vegar eftirfarandi með leyfi forseta í ljósi þessa er mesta örlagastundin í icesave málinu í raun enn eftir enn er hægt að afstýra stórslysi fyrir íslenska þjóð taki tryggingarsjóðurinn hins vegar við skuldunum er ljóst að þá verður ekki aftur snúið þá hefur þjóðin endanlega verið skuldsett á grundvelli pólitískra þvingunarskilmála sem ríkisstjórnin hafði ekki dug í sér til að standa gegn lok þessarar sögu þekkja allir stórslysinu varð ekki afstýrt jafnvel þótt greinarhöfundur yrði í millitíðinni fjármálaráðherra tækifærið til þess kom þann tuttugasta og sjötta janúar þegar ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar sprakk og ný ríkisstjórn vinstri grænna og samfylkingar var mynduð til bráðabirgða fyrsta febrúar í skjóli framsóknarflokksins ábyrgð á samningagerðinni vegna icesave er á ábyrgð minnihluta stjórnarinnar en þann tuttugasta og fjórða febrúar var skipuð ný samninganefnd í erindisbréfi nefndarinnar segir svo með leyfi forseta samninganefndin skal gera fjármálaráðherra grein fyrir framvindu samningaviðræðna eftir því sem þeim miðar áfram og leggja niðurstöður þeirra fyrir hann til endanlegrar samþykktar þegar fjármálaráðherra hafði farið með icesave málið í rúma fjóra mánuði í ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur eða föstudaginn fimmta júní var kynnt niðurstaða samninganna því miður varð hún nákvæmlega sú sem ráðherrann hafði áður talið fráleita og alls ekki koma til greina hæstvirtur núv forsætisráðherra hefur sagt að þau drög að samkomulagi sem hafa verið kynnt séu mun hagstæðari hvað varðar lánstíma og vaxtakjör en áður hafi verið í boði tryggingasjóður innlána gengur frá málinu með ríkisábyrgð en vegna ábyrgðanna þurfi málið að fara fyrir þingið orð forsætisráðherra um mun hagstæðari lán eru ósönn þegar litið er til þess sem steingrímur j sigfússon lýsti í grein sinni þann tuttugasta og fjórða janúar síðastliðinn í morgunblaðinu samningaviðræðurnar undir forustu svavars gestssonar skiluðu vissulega niðurstöðu hún var hins vegar ekki þess eðlis að nokkur ástæða sé til að fagna henni jóhanna sigurðardóttir hæstvirtur forsætisráðherra sagðist á alþingi þann tuttugasta og þriðja júlí síðastliðinn gera sér grein fyrir því að icesavesamningurinn hvíldi þungt á þingmönnum það væri hins vegar ekki kostur í stöðunni fyrir alþingi að fella samninginn enda hafi verið skrifað undir hann með fyrirvara um samþykki alþingis þessi orð forsætisráðherra vekja óneitanlega upp hugrenningar um hlutverk alþingis það vekur því furðu að í skipunarbréfi nýju samninganefndarinnar hafi ekki verið vakin athygli á vilja alþingis eins og hann birtist mjög skýrt í þingsályktunartillögunni frá fimmta desember tvö þúsund og átta og áliti meiri hluta utanríkismálanefndar þvert á móti virðist það hafa verið skilningur þeirra sem voru í forsvari fyrir samninganefndinni að hennar verkefni hafi fyrst og fremst verið það að semja um vexti og skilmála full ástæða er til að gagnrýna að framkvæmdavaldið hafi sniðgengið skýran vilja alþingis í málinu íslendingar höfðu aldrei og hafa ekki fallið frá þeirri lagalegu óvissu sem í málinu er og það var því frumskylda samninganefndar fjármálaráðherra að halda þeirri skoðun alþingis íslendinga á lofti ekki síður er ástæða til að nefna að þau sjónarmið sem hér að framan greinir voru einnig staðfest og viðurkennd af alþjóðagjaldeyrissjóðnum og fulltrúum íslenskra stjórnvalda þáverandi fjármálaráðherra og seðlabankastjóra í sameiginlegri viljayfirlýsingu framkvæmdastjórnar alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslenskra stjórnvalda frá því fimmtánda nóvember tvö þúsund og átta þar segir í níunda lið með leyfi forseta ítrekuð er sú yfirlýsta stefna stjórnvalda að standa lagalega rétt að uppgjöri gagnvart innstæðueigendum og kröfuhöfum gömlu bankanna hvort sem er í samræmi við íslensk gjaldþrotalög eða þjóðréttarlegar skuldbindingar íslendingar hyggjast virða allar lagalega réttarlagalegar skyldur sínar sé ekki samkomulag um það hverjar þær séu sé réttast að vísa slíkum ágreiningi til dómstóla eins og fram hefur komið á öðrum vettvangi þessi yfirlýsing skiptir að sjálfsögðu gríðarlega miklu máli fyrir alla umgjörð og vinnslu málsins því er rík ástæða til að gagnrýna harðlega að þessi hluti yfirlýsingarinnar skuli hvorki koma fram í greinargerð með frumvarpinu né í áliti meiri hlutans sjálfstæðisflokkurinn stóð að þeirri þingsályktunartillögu sem samþykkt var í desember síðastliðinn og ber því á henni pólitíska ábyrgð það er hins vegar á ábyrgð þeirra sem tóku við málinu hverjar lyktir þess urðu þrátt fyrir þá viðurkenningu ábyrgðar hefur því verið haldið fram að svokallað letter of intent sem undirritað var í tíð fyrri ríkisstjórnar í nóvember síðastliðnum hafi bundið hendur samninganefndar við samnings gerðina og því sé ábyrgðin á samninga um hennar fram kom á fundi fjárlaganefndar hjá formanni samninganefndarinnar að þetta bréf hefði ekki haft áhrif eða truflað störf samninganefndar og væri eingöngu minnisblað í vinnu fjárlaganefndar hafa ekki fengist fullnægjandi svör við því hvers vegna þeim sjónarmiðum sem þingsályktunin byggist á var ekki fylgt á heildina litið er vandséð að íslensk stjórnvöld hafi náð fram nokkrum þeirra samningsmarkmiða sem ætla má að þau hafi átt að leggja áherslu á að ná fram í samningaviðræðunum á hinn bóginn verður ekki betur séð en að viðsemjendur ríkisstjórnarinnar hafi náð öllum sínum samningsmarkmiðum fram raunar blasir við að viðsemjendur íslensku ríkisstjórnarinnar hafi tekið ákvörðun um hverjar skuldbindingar íslenska ríkisins væru vegna icesave reikninganna og að á þá ákvörðun hafi íslenska samninganefndin fallist virðist ljóst að íslenska samninganefndin hafi gengið til viðræðna á þeim forsendum að íslenska ríkið væri greiðsluskylt vegna innlána á icesave reikningunum og því einungis samið um þau greiðslukjör sem fram koma í áðurnefndum samningum sú ályktun er dregin og staðfest raunar í greinargerð með frumvarpi ríkisstjórnarinnar í ellefta kafla hennar þar sem segir á blaðsíðu þrettán með leyfi forseta heildarfjárhæð skuldbindinganna var því ekki samningsatriði heldur var verkefnið að semja um sem hagstæðasta skilmála ekki verður séð eins og áður sagði að sú nálgun sé í samræmi við þá þingsályktun sem samþykkt var á alþingi fimmta desember né þá kynningu sem fram fór á hlutverki samninganefndarinnar þegar hún var skipuð samkvæmt þingsályktuninni ályktaði alþingis einungis að fela ríkisstjórninni að leiða til lykta samninga við stjórnvöld á grundvelli hinna sameiginlegu viðmiða í þeim viðmiðum er hins vegar ekkert

þar við bætist að þau kjör og skilmálar sem samninganefndin samdi um og koma fram í samningunum eru svo afleit að á þau verður ekki fallist afstaða ríkisstjórnarinnar var frá upphafi að ekki væri hægt að gera neina fyrirvara við ríkisábyrgðina þeir yrðu ávallt óásættanlegir og alþingi bæri landi og þjóð til heilla að staðfesta ábyrgðina óbreytta verður að telja að hér hafi verið um algjöra rangtúlkun á hlutverki framkvæmdarvaldsins og þrískiptingu valdsins að ræða málið er samkvæmt stjórnarskrá á forræði þingsins og það er þingsins að samþykkja eða synja ríkisábyrgð á samningunum fjárlaganefnd fékk frumvarpið eins og áður sagði til meðferðar þann sjötta júlí það sem hefur gert vinnu nefndarinnar við frumvarpið erfiða er sú staðreynd að því sem næst á hverjum einasta fundi nefndarinnar komu fram nýjar upplýsingar sem kröfðust þess að nefndarmenn þurftu oft á tíðum að endurskoða afstöðu sína til ýmissa álitaefna í þessu umfangsmikla máli þau efnisatriði samninganna sem þóttu sérstaklega aðfinnsluverð og mestar athugasemdir voru gerðar við í vinnu nefndarinnar lutu að eftirfarandi þáttum lagaleg óvissa varðandi ábyrgð ríkisins á skuldbindingum tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

varðandi efnisatriði þessara álitamála leyfi ég mér að vísa ég til ítarlegs nefndarálits fyrsta minnihluta fjárlaganefndar sem nú hefur verið lagt fram að mér skilst alþingi hefur val um mismunandi leiðir við afgreiðslu málsins þær áherslur hafa ráðið för að takmarka eða skilyrða ríkisábyrgðina með þeim hætti sem breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar gera ráð fyrir fyrstu minni hluti telur ástæðu til í ljósi þess hversu margvíslegir fyrirvarar koma fram í breytingartillögum meiri hlutans að draga saman þýðingu þeirra í frumvarpinu í heild sinni í fyrstu grein er tiltekið að fyrirvararnir sem settir kunni að verða séu óaðskiljanlegur hluti ríkisábyrgðarinnar í annarri grein eru settar fram eftirfarandi forsendur fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar a að lánasamningar verði túlkaðir í samræmi við hin umsömdu viðmið og samningsaðilar verði við rökstuddri og málefnalegri beiðni íslands um endurskoðun samninganna samkvæmt ákvæðum þeirra b að staða íslands sem fullvalda ríkis sé virt c að hvergi sé haggað við óskoruðum yfirráðum íslands yfir náttúruauðlindum landsins í þriðju grein breytingartillagnanna eru sett fram efnahagsleg viðmið sem eiga að takmarka greiðslubyrði lánasamninganna auk skilyrða um viðræður um áhrif þeirra viðmiða ef ekki er orðið við þeim óskum takmarkast ríkisábyrgðin nema alþingi ákveði annað í fjórða grein er í fyrstu málsgrein skilyrt að fram skuli fara viðræður milli íslands og viðsemjenda þess um áhrif niðurstöðu þar til bærs úrlausnaraðila varðandi ábyrgð íslands á lágmarkstryggingu innstæðueigenda í annarri málsgrein fjórðu grein er áskilið að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta láti á það reyna fyrir þar til bærum úrlausnaraðilum hvort kröfur hans gangi við úthlutun framar öðrum hluta krafna vegna sömu innstæðu fari ekki fram viðræður samkvæmt þessum ákvæðum eða leiði þær ekki til niðurstöðu getur alþingi takmarkað ríkisábyrgðina í fimmtu grein er kveðið á um að unnt sé að alþingi geti samþykkt að óska eftir viðræðum um breytingar á lánasamningunum samkvæmt endurskoðunarákvæðum þeirra eigi síðar en fimmta október árið tvö þúsund og fimmtán virðulegi forseti til að forða því að íslandi yrði stefnt í efnahagslegar ógöngur var þess freistað að leiða umræðuna á þá braut að ekki mætti samþykkja samningana óbreytta vinna fjárlaganefndar einkenndist af því að stöðugt fleiri sjónarmið voru uppi um galla á frumvarpi ríkisstjórnarinnar og þann skaða sem það óbreytt myndi valda þjóðinni af lagalegum álitum bar hæst að fullkomin óvissa er um það hvort við íslendingar geti staðið undir þeim fjárhagslegu skuldbindingum sem af samningunum leiðir það er ekki síst á grunni greiðslugetu þjóðarinnar sem fyrsti minni hluti taldi nauðsynlegt að reyna að koma í veg fyrir að ríkisábyrgðin á samningunum yrði samþykkt óbreytt þau hagfræðilegu álit sem fyrir liggja benda að vísu til þess að ísland gæti greitt þessar skuldir þó er rétt að taka fram að það er ekki einungis rétt að spyrja hvort íslendingar geti staðið undir þeim greiðslum sem af samningunum kynni að leiða ekki síður er ástæða til að íhuga vandlega hvaða afleiðingar það kynni að hafa ef íslendingar tækju á sig þær skuldbindingar sem samningarnir kveða á um í áliti hagfræðistofnunar háskóla íslands sem er fylgiskjal við álit fyrsti minni hluta fjárlaganefndar kemur skýrt fram að þjóðin þarf að færa miklar fórnir yrði samþykkt óbreytt að veita ríkisábyrgð á icesave samningunum í grófum dráttum má segja að alþingi standi frammi fyrir fimm kostum við afgreiðslu málsins fyrstu samþykka frumvarpið óbreytt og þar með ótakmarkaða

starfi nefndarinnar lögð áhersla á að samningarnir væru í reynd óaðgengilegir og í frumvarpinu voru engar skorður reistar við því ofríki sem íslensk stjórnvöld voru beitt fyrsti minni hluti færði rök fyrir því í vinnu nefndarinnar að hreinlegast væri að láta viðsemjendur okkar vita strax að alþingi gæti ekki og mundi ekki samþykkja málið óbreytt jafnframt hefur þeirri afstöðu þingflokks sjálfstæðisflokksins verið haldið á lofti í nefndarstarfinu að hafna beri frumvarpinu eða vísa því til ríkisstjórnarinnar með rökstuddri dagskrá undir það sjónarmið tók meðal annars lögfræðingurinn lee buchheit sem boðaður var sérstaklega á fund nefndarinnar undir lok starfsins við meðferð málsins í fjárlaganefnd kom fljótlega í ljós að útilokað var að þingmeirihluti myndaðist til stuðnings framangreindum sjónarmiðum fljótlega kom í ljós að hugmyndir stjórnarflokkana um fyrirvara voru ófullnægjandi að mati stjórnarandstöðunnar og þess var freistað af fulltrúum allra flokka í fjárlaganefnd að skapa farveg fyrir ríka fyrirvara og ströng skilyrði ríkisábyrgðarinnar niðurstaða meiri hluta fjárlaganefndar sem nú er til umfjöllunar er borin uppi af ríkisstjórnarflokkunum með aðkomu fulltrúa borgarahreyfingarinnar sjálfstæðisflokkurinn hefur gegnt miklu hlutverki í að þessir fyrirvarar urðu til ekki síst hinn efnahagslegi fyrirvari sem hefur einmitt það markmið að greiðslur vegna icesave séu í samræmi við getu þjóðarbúsins almennt vinna við frumvarp fjármálaráðherra um ríkisábyrgð vegna icesave reikninganna í fjárlaganefnd hefur einkennst að því að annar ríkisstjórnarflokkurinn var lengst af ófáanlegur til að gera sér grein fyrir göllum málsins þá var hinn ríkisstjórnarflokkurinn vinstri hreyfingin grænt framboð klofinn í afstöðu sinni til málsins sjálfstæðismenn hafa allt frá upphafi lýst fjöldamörgum göllum á málinu eins og að framan er rakið framan af var ófært að fá forustu ríkisstjórnarflokkanna til að fallast á að unnt væri að bregðast við þessum göllum vikum saman tók fjárlaganefnd á móti gestum sem bentu nefndarmönnum á galla á samningsgerðinni

sú gagnrýni sem hinir ýmsu sérfræðingar héldu á lofti var mjög í samræmi við þann málflutning sem sjálfstæðismenn höfðu uppi í fjárlaganefnd við vinnu málsins að lokum tókst að leiða ríkisstjórnarflokkunum það fyrir sjónir að málið yrði aldrei samþykkt í þeim búningi sem það var afstaða stjórnarandstöðunnar við þessa samninga lá strax fyrir og jafnframt það sem er alvarlegra þegar meirihlutastjórn er við völd í landinu að ekki var tryggur stjórnarmeirihluti fyrir málinu ríkisstjórnin átti að ganga úr skugga um það áður en farið var til undirritunar samninganna í skjóli nætur að tryggur stjórnarmeirihluti væri í málinu sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir því í allt sumar að ríkisstjórnin færi strax til þess að tala máli íslendinga við viðsemjendur nágranna og vinaþjóðir með skipulögðum hætti enda ljóst að samningarnir væru í uppnámi þar var talað fyrir daufum eyrum það var og er mat sjálfstæðisflokksins að aldrei sé mikilvægara en einmitt nú að rækta tengslin við nágrannaþjóðir og leiða þeim fyrir sjónir hvers konar afarkostir felast í þessum samningum því miður hefur ríkisstjórnin látið þetta mikilvæga verkefni undir höfuð leggjast

markmiði að afla fylgis við nýja samninga ef slíkir samningar hefðu ekki boðist hlýtur þrautalendingin ávallt að vera sú að ríkið láti reyna á sinn lagalega rétt í málinu og úr því fáist skorist hverjar skuldbindingar okkar eru allt að einu varð niðurstaðan sú í fjárlaganefnd að setja skýra fyrirvara við ríkisábyrgðina sjálfstæðisflokkurinn er ekki hluti af þeirri niðurstöðu það eru ríkisstjórnarflokkarnir sjálfir eins og áður gat sem standa að henni með stuðningi borgarahreyfingarinnar engu að síður lýstu fulltrúar sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd yfir stuðningi við þessar breytingartillögur en áskildu sér þó rétt til þess að leggja fram eða styðja aðrar tillögur sem væru til þess fallnar að styrkja málstað íslands enn frekar það er þýðingarmikið að ríkisstjórnarflokkarnir átti sig á að þeir fyrirvarar sem gerðir hafa verið við samningana fela í sér miklar breytingar ekki er ásættanlegt að ríkisstjórnin reyni að telja nágrannalöndum okkar til dæmis á norðurlöndunum trú um að þessir fyrirvarar breyti þeim í engu ríkisstjórnin hefur engar forsendur til að halda slíku fram meðan að viðsemjendur okkar hafa ekki lýst afstöðu sinni til málsins ef ríkisstjórnin hefur einhverjar upplýsingar um afstöðu viðsemjenda okkar ber henni skylda til að skýra alþingi frá því af hálfu fyrsti minni hluta fjárlaganefndar er skýrt að hér er um slíkar breytingar að ræða ekki síst hvað varðar greiðslur okkar samkvæmt samningunum að viðsemjendur okkar verða að bregðast við því með því að setja ríkisábyrgðinni skorður er löggjafarsamkundan að senda framkvæmdarvaldinu og raunar viðsemjendunum einnig skýr skilaboð um þá samninga sem gerðir voru

hver afstaða manna er til þessara fyrirvara og það er ekki æskilegt að uppi sé ágreiningur milli stjórnar og stjórnarandstöðu um gildi þeirra

að það gildir einu hvað þingmenn og flokkar segja hér r við annan hér á íslandi um efni og túlkun samninganna niðurstaðan hlýtur alltaf að verða sú að það er afstaða viðsemjendanna sjálfra sem öllu skiptir að lokum þykir mér rétt að árétta og minna á það álit fyrsta minnihluta fjárlaganefndar að íslendingar verði að fara fram á rannsókn hið fyrsta á því hvernig það mátti vera að hægt var að misbeita alþjóðagjaldeyrissjóðnum síðastliðið haust í þágu þriggja aðildarríkja á kostnað eins alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er stofnun sem ekki tekur þátt í tvíhliða deilum og er ekki í anda stofnsamningsins sem samþykktur var í bretton woods í júlí nítján hundruð fjörutíu og fjögur að beita sjóðnum eins og gert var síðastliðið haust til að þvinga ísland til að gangast undir að greiða fyrir þær skuldbindingar sem felast í frumvarpi ríkisstjórnarinnar vegna icesave samninganna hæstvirtur forseti enn eru ýmis álitamál og óvissa uppi í tengslum við þetta mál viðbúið er að sú umræða sem hér er hafin í dag kalli fram sjónarmið og upplýsingar sem krefjast munu frekari umræðu með vísan til þess tel ég fullt tilefni til að málinu verði að lokinni umræðu vísað aftur til frekari umfjöllunar í fjárlaganefnd að lokum vil ég geta þess að undir nefndarálit fyrsti minni hluta fjárlaganefndar rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn ólöf nordal og ásbjörn